Strategia Dunării oferă o șansă unică prin care actorii din regiunile de competitivitate și cele de convergență se reunesc în jurul acestui obiectiv comun. Provocările pe care le ridică strategia macroregională a Dunării constau în măsuri inedite prin care se pot verifica performanțele funcționării politicilor integrate ale UE, prin implicarea actorilor din regiunile riverane în cadrul guvernanței pe mai multe niveluri.

Avantajele care rezultă contribuie la creșterea competitivității regiunilor dunărene, sprijină obiectivele de sustenabilitate prin reducerea transportului terestru și creează oportunități pentru ocupare.

Promovarea moștenirii patrimoniului cultural dunărean poate avea ca finalitate crearea unei mărci dunărene. Din păcate, în prezent ne confruntăm cu unele obstacole care stau în calea punerii în practică a acestei strategii. Ieri, comisarul Hahn, pe șantierul podului în construcție Calafat Vidin peste Dunăre, afirma că sunt necesare mai multe conectări pe un sector de peste 650 de kilometri, unde în prezent există doar un singur pod. Pentru ca să putem denumi strategia un succes, trebuie să considerăm prioritară eliminarea obstacolelor ce stau în calea conectivității transfrontaliere.

Poziția Comisiei în strategia Dunării este clară fără fonduri suplimentare, fără legi noi promulgate și fără alte structuri administrative. Credeți însă că anumite puncte din poziția Comisiei merită a fi revizuite dacă rezultatele concrete ale evaluărilor vor fi pozitive? Și în același sens, pentru o nouă dinamică de care ați vorbit, gândește Comisia măsuri directe de intervenție acolo unde se constată blocaje la nivel interregional sau în special transfrontalier?